Co když to ale není rodič, kdo unesl a zadržuje dítě, co když je to stát? Mluvím o případu Evy Michalákové, české občanky, jejíž děti odebral v Norsku sociální úřad Barnevernet a zadržuje je už několik let, přestože děti jsou českými občany a jejich matka nespáchala žádný trestný čin. A nejde zdaleka o ojedinělý případ, jedná se pravděpodobně o stovky zoufalých matek v Evropě.

Jsou to zoufalé matky, kterým stát odebral jejich děti, aniž by matky nesly jakoukoli vinu. Věřím, že v Evropě bychom měli ctít dva základní principy zaprvé princip presumpce neviny když se ukáže, že ten rodič nic neschápal, měly by děti být okamžitě vráceny zpátky do rodiny,